Diese Entschließung ruft die Kommission auf, das Ziel eines der europäischen Regelwerke für den Schienenverkehr die Schaffung eines freien grenzüberschreitenden und europaweiten Eisenbahnmarktes mit größerem Einsatz voranzutreiben. Ich möchte allerdings an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Ursache für die mangelnde Umsetzung der bestehenden Richtlinie nicht ausschließlich der fehlende Wille der Mitgliedstaaten ist, sondern auch rechtliche Unklarheiten bestehen. Einige Länder haben zum Beispiel beim Infrastrukturbetreiber nationale Lösungen gefunden, die der Öffnung des Marktes nicht im Wege stehen und die Berücksichtigung finden sollten. Die materielle Realität auf dem Terrain, insbesondere die fehlende technische Harmonisierung zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch die verschiedenen Sicherheitssysteme beim Zugmaterial erschweren auch heutzutage noch einen problemlosen grenzübergreifenden Verkehr.

der Eisenbahner unbedingt Rechnung getragen werden.

Hier besteht noch sehr viel Nachholbedarf, um den grenzüberschreitenden Verkehr auf Dauer zu stärken. Ein konkretes Beispiel hierfür ist die Strecke von Deutschland nach Luxemburg. Seit Jahren wird darüber diskutiert, die Infrastruktur zu erweitern, aber mangels konkreten politischen Willens und wirtschaftlicher Prioritäten auf einer Seite der Grenze ist dies immer noch nicht zustande gekommen. Ich möchte die Kommission auffordern, mit dem gleichen Nachdruck, wie sie den Wettbewerb vorantreibt, auch die anderen Aspekte, die technische Harmonisierung und den Infrastrukturausbau, voranzutreiben.